Die Finanzmarktrichtlinie MiFID ist ein Basisstück der europäischen Finanzmarktregulierung, und ich bin sehr froh darüber, dass sich das Europäische Parlament mit der Revision der MiFID Richtlinie nun so klar und stark positioniert. Ein weiteres Mal sind wir dem Rat ein gutes Stück voraus. Die MiFID wird die Marktstrukturen verbessern, den Handel entschleunigen, systemisches Risiko verringern und vor allen Dingen auch den Anlegerschutz stärken. Auch soll die europäische Wertpapier und Marktaufsicht erst mal in ihrer Rolle weiter wachsen.

Ich möchte noch kurz das Thema Anlageberatung hervorheben.

Europa ist bei den Beratungsmodellen sehr vielfältig aufgestellt Provisionsberatung, Weitergabe von Provisionen, Honorarberatung wie die Modelle auch alle heißen, jedes Modell hat sicherlich seine Vor und Nachteile. Eine kategorische Verurteilung eines bestimmten Modells führt uns hier nicht weiter. Daher stelle ich mich auch hinter den Weg des Wirtschafts und Währungsausschusses, der für mehr Offenlegung und Transparenz steht, aber eben auch kein Modell als solches verbietet. Denn die Qualität der Beratung wird auch nicht garantiert, wenn der Berater nur mit Honorar vergütet wird. Es gibt bestimmt auch genügend Bürgerinnen und Bürger, die mit der Arbeit von honorarbezahlten Freiberuflern schon einmal nicht zufrieden waren. Vielleicht sollten wir die Debatte auch einmal in eine ganz andere Richtung lenken.